Voorzitter, na de vier dagen en nachten die president Michel beschreef, heb ik dit akkoord omschreven als

Niet alleen over een meerjarenbegroting wat altijd lastig is, en wij hebben daar als Parlement nog aanmerkingen op maar ook over het herstelpakket als antwoord op de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Want laten we wel wezen, het is nog niet voorbij. Ik zou deze plek dan ook willen benutten om de mensen buiten zeker diegenen die denken dat omdat de zon schijnt er geen problemen zijn willen oproepen hou je aan de regels. Het is nog niet voorbij. Als verpleegkundigen dagelijks hun eigen leven riskeren om jou te redden, is het minste wat je kunt doen je aan de regels over corona houden. Dan, the bad korten op onderzoek en innovatie, juist datgene wat wij nodig hebben om uit de economische crisis te kruipen. Maar ook op migratie en grensbewaking. Dat is een mooi voorbeeld, president Michel, van hoe uw Raad permanent in cirkeltjes ronddraait. Bij de vorige migratiecrisis riepen de landen dit moeten we vooral Europees oplossen! En toen de Commissie en het Parlement zeiden dan gaan we samen de grenzen bewaken, werd er gezegd oké, wij stellen daar een budget voor ter beschikking. Juist dat budget is nu gekort. Ik weet zeker, president Michel, dat bij de volgende migratiecrisis uw leden weer gaan roepen dit moeten we vooral Europees aanpakken!

Ik heb de bewoording in elke versie van de Raadsconclusies steeds zwakker zien worden. Maar all is not lost dus ik neem de uitgestoken hand van Commissievoorzitter Von der Leyen heel graag aan om op basis van het Commissievoorstel van 2018 verder te werken om dit regime uit te werken. Als ik luister naar hoe breed dit gedeeld wordt in het Europees Parlement, dan denk ik dat wij vandaag een heel helder signaal geven aan de regering in Polen, de regering in Tsjechië, ook de regering in Hongarije, naar alle 27 lidstaten dat dit Parlement de rechtsstaat en het respect daarvoor niet zal opgeven. Want waarom is dit zo belangrijk?

Daarom zullen wij dus verder moeten werken dan alleen maar op basis van de magere tekst van de Raad en neem ik die uitgestoken hand heel erg graag aan.